Die Tür steht offen. Die IWF Verhandlungen werden von uns gefördert. Aber es muss auch klar sein, dass die Transformation von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft nicht teuer ist, sondern der einzige Weg ist, mit einer modernen Welt aufzuschließen, dass das eine Investition in die Zukunft ist.

das Volk der Ukraine selbst entscheiden kann, wohin der Weg geht.